Comme le fait Dany, on va jouer comme d'habitude.

Je veux aussi remercier l'ensemble des collaborateurs du groupePPE, ainsi que tous les fonctionnaires de cette maison. En un mot, vous êtes formidables parce que sans vous notre travail de représentants des citoyens européens serait impossible.

En tant qu'Alsacien, je ne pouvais pas ne pas parler du centenaire de la Première Guerre mondiale. Cette guerre a marqué beaucoup de nos familles et notre histoire ici, comme elle a marqué toute l'Europe. La Première Guerre mondiale a été un accident, conséquence des égoïsmes nationaux. Un accident qui n'aurait jamais dû arriver. Un accident qui a conduit au sacrifice d'une génération perdue sur les champs de bataille de la Somme, à Verdun, à Ypres, dans les Vosges et ailleurs. Un accident qui, à peine vingt ans après, en a entraîné un autre, ouvrant la voie à une descente aux enfers avec la Shoah. Une Europe bombardée, détruite, et, surtout, une Europe coupée en deux. Mais malgré cette barbarie, notre sens de l'humanité a survécu. Il a même triomphé et il nous a permis de construire la paix.

Une paix construite et, surtout, entretenue par des grands témoins de notre époque Jean PaulII, HelmutKohl, VáclavHavel, LechWałęsa, et tous ces hommes et femmes qui ont contribué à réconcilier l'Europe avec elle même. L'Europe n'est pas encore un sentiment mais plus une simple idée. C'est beaucoup plus qu'une simple idée, c'est un espace de liberté et d'échanges. L'Europe a une âme, forgée pendant la Première et la Seconde Guerres mondiales et pendant la guerre froide. L'Europe, elle est ici, dans cette enceinte, parce que nous représentons le meilleur de ce que l'Europe peut apporter la tolérance, la solidarité, la transparence, l'ouverture, la diversité et, surtout, le respect. Au cours des cinq dernières années, notre parlement a travaillé dans un esprit de dialogue, de recherche de compromis, en trouvant des solutions européennes aux défis auxquels nous sommes toutes et tous confrontés. Je suis fier d'avoir servi ce parlement depuis quinze ans. Mesdames et Messieurs, nous sommes convaincus que la guerre est impossible sur notre continent et pourtant nous y avons assisté à Sarajevo, à Srebrenica et au Kosovo.

Certains considèrent qu'il s'agit d'aberrations. J'y vois une tout autre explication la violence existe toujours, elle est latente.

Je suis convaincu que si l'Europe succombe aux sirènes populistes et eurosceptiques, nous remonterons le fil du temps en sens inverse. Ce serait un retour vers le chaos et la guerre pour l'Europe. Si cela devait se produire, notre responsabilité serait engagée.

Notre devoir, en tant que parlementaires proeuropéens, est d'agir pour une plus grande intégration, de construire plus de politiques communes, de participer à la création d'une zone de partenariat pour la paix et la prospérité de notre continent.

Chers collègues, comme souvent avant les élections, nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons le choix aller de l'avant ou reculer.

D'autres préfèrent une méthode intergouvernementale c'est reculer. D'autres encore parlent d'une Europe à plusieurs vitesses c'est reculer. Je tiens simplement à rappeler qu'en 1914 cette même approche des grandes puissances nous a conduits à la catastrophe. S'il y a une leçon que nous devons tirer des guerres qui ont meurtri notre continent, c'est qu'il n'y a jamais de gagnant. Que ce qui nous rassemble doit être beaucoup plus fort que ce qui nous distingue. L'Europe c'est plus qu'une simple addition d'États.

Notre travail n'est pas terminé. Le chemin à prendre est très clair, il l'a toujours été.

L'histoire de l'Europe a été faite de confrontations, de coups de canon et de chair humaine des guerres qui ont atteint en son cœur et en son âme la grande famille européenne.